Magyar képviselőként azért szólok hozzá a fekete tengeri stratégiához, mert a magyar elnökség fő prioritásaival kapcsolatban két azonos célt vélek felfedezni a jelentésben. Az első az a tény, hogy az Európai Unió és a térség közötti regionális fejlesztés mellett tesz hitet a jelentés. Ez számunkra, magyar képviselők számára, a Duna stratégia támogatása miatt nagyon fontos, hiszen csak akkor lehet hiteles a Duna stratégia támogatásának kérése, hogyha nyitottak vagyunk a többi stratégia támogatására is. A második meg maga az energiabiztonság. Azon kívül, hogy a fekete tengeri stratégia békét és stabilitást akar biztosítani a térségnek, az energiabiztonság területén talán a legfontosabb célkitűzés, hogy biztosítsa magát az energiabiztonságot, és mint tegnapi nap is hallották, az energiabiztonság pedig a magyar elnökségnek a másik fő prioritása, ezért ez mindannyiunk érdeke.